Ich habe gestern gegen diesen Bericht gestimmt, und zwar zunächst einmal deswegen, weil ein sozialistischer Kollege gemeint hat, man müsse Österreich und Luxemburg in den Griff bekommen.

Was soll daran bitte ein Steuerparadies sein? Dieser Bericht richtet sich nicht gegen Steuerflucht, sondern dieser Bericht richtet sich gegen den Steuerwettbewerb! Die Europäische Union macht sonst aus dem Wettbewerb geradezu ein Dogma, vergötzt den Wettbewerb, aber im Steuerbereich darf man auf einmal keinen Wettbewerb mehr ausüben. Ich bekenne mich zum Steuerwettbewerb.

Dann können Sie auch leichter Steuern einheben und werden der Steuerhinterziehung wesentlich besser Herr werden als durch diese lächerlichen Überwachungsmaßnahmen.